frú forseti með þessari tillögu til þingsályktunar leita ég heimildar alþingis til þess að staðfesta samninga um veiðar úr norsk íslenska síldarstofninum á árinu tvö þúsund og tíu þeir voru gerðir í london tuttugasta og önnur október síðastliðinn hér er um að ræða í fyrsta lagi sameiginlega bókun milli evrópubandalagsins færeyja íslands noregs og rússlands um niðurstöður fiskveiðiviðræðna um stjórnun veiða úr norsk íslenska síldarstofninum í norðaustur atlantshafi á árinu tvö þúsund og tíu í öðru lagi er hér um að ræða samkomulagi milli íslands og noregs um veiðiheimildir innan efnahagslögsögu noregs norðan sextíu og tvær gráður n fiskveiðilögsögu jan mayen og efnahagslögsögu íslands á árinu tvö þúsund og tíu í þriðja lagi er loks samkomulag milli íslands og rússlands um veiðiheimildir innan efnahagslögsögu okkar á þessu ári á fundi strandríkjanna íslands færeyja noregs og rússlands auk evrópubandalagsins í október síðastliðinn náðist samkomulag um veiðar úr norsk íslenska síldarstofninum á árinu tvö þúsund og tíu í samræmi við ráðgjöf alþjóðahafrannsóknaráðsins og fyrri ákvörðun aðila um nýtingarstefnu til lengri tíma var heildaraflamark að þessu sinni ákveðið eina milljón fjögur hundruð áttatíu og þrjú þúsund lestir veiðiheimildir aðila skiptast í sömu hlutföllum og verið hefur allar götur frá árinu tvö þúsund og sjö og þær verða á þessu ári eftirfarandi ísland tvö hundruð og fimmtán þúsund hundrað áttatíu og þrjú lestir færeyjar sjötíu og sex þúsund fimm hundruð tuttugu og þrjú lestir noregur níu hundruð og fjögur þúsund sex hundruð þrjátíu lestir rússland hundrað níutíu þúsund hundrað tuttugu og eitt lest evrópubandalagið níutíu og sex þúsund fimm hundruð fjörutíu og þrjú lestir samhliða hinni fimm hið sameiginlegu bókun voru líka gerðir tvíhliða samningar milli íslands og noregs og milli íslands og rússlands um heimildir til síldveiða í lögsögu aðila á þessu ári samningar þessir eru óbreyttir frá því sem hefur verið á undanförnum árum í sérstökum samningi milli íslands og færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar færeyskrar lögsögu á árinu tvö þúsund og tíu er kveðið á um að skipum hvors aðila verði heimilt að veiða allan sinn kvóta í norski íslenskri síld í lögsögu hins samhliða þessari þingsályktunartillögu hefur verið lögð fram þingsályktunartillaga um staðfestingu þess samnings frú forseti þessir samningar eru okkur ákaflega mikilvægir það má segja að ísland hafi á síðustu öld byggst upp á veiðum úr þessum stofni fyrir hið mikla hrun sem varð í efnahagslífi okkar árið nítján hundruð sextíu og sjö þegar síldin hrundi hafði stofninn komist í sögulegar hæðir það var byggt eins og gerist með þessa fiskveiðitegund aðallega á veiðum úr einum árgangi hafði aldrei komið fram jafn sterkur árgangur í dag frú forseti eru það líka góðar fréttir fyrir okkur að norsk íslenski síldarstofninn er á leið í sögulegar hæðir að nýju það sem er ef til vill gott við stöðuna eins og hún að þróast í dag er að allt bendir til þess að það séu komnir fram fleiri en einn og hugsanlega fleiri en tveir gríðarlega sterkir árgangar og veiðin þegar tekin að byggjast að verulegu leyti á einu þetta eru góð tíðindi fyrir okkur til framtíðar þetta eru sérstaklega góð tíðindi fyrir okkur núna þegar við þurfum á því að halda að geta skapað sem mest verðmæti og sem mestan gjaldeyri úr þeim auðlindum sem við höfum yfir að ráða sem betur fer er það þannig að í því andstreymi sem íslendingum hefur mætt á síðustu tveimur árum hafa nánast allar fréttir úr hafinu verið góðar bæði blasir það við að þorskurinn sem við byggjum auðvitað að verulegu leyti á okkar sjávarútveg hann er á hægri en þó sígandi uppleið ég tel að það sé til hróss þeim ríkisstjórnum sem hér hafa setið á síðustu árum að þær hafa ekki látið freistast til þess að taka út innstæðuna sem hugsanlega má segja við eigum í auðlindabanka hafsins þess ís að hafa íslendingar sýnt varkárni og forsjálni við það að halda áfram að byggja þann stofn upp sömuleiðis er það mikið hald að hafa þennan norsk íslenska síldarstofn sem hefur verið að standa undir mikilli atvinnusköpun á síðustu árum og mikilli verðmætasköpun við því má síðan bæta að við höfum séð sem eina af afleiðingum hlýnunarandrúmsloftsins að vegna hitabreytinga sem því hafa fylgt í hafinu er komin ný tegund sem veiðist í miklu magni á annað hundrað þúsund lestir árlega það er makríll þannig að þetta er þó huggun ýmsum hörmum gegn það skiptir ákaflega miklu máli að okkur takist að leiða deilur til lykta um nýtingu þessara

ég var þeirrar skoðunar og er það enn og get byggt fyrir því mörg fiskifræðileg sterk rök að hrun stofnsins hafði ekkert að gera með ofveiði á íslandi heldur fyrst og fremst ofveiði á

núna er sú þróun að verða að þessi stofn er að stækka mikið eins og gat um hér fyrr í minni ræðu gerist það sem við biðum eftir og sögðum hér þegar við vorum að reifa þetta mál á alþingi íslendinga að hann mundi taka upp fyrri útbreiðslu það er að síldin á leitar út úr norskri fiskveiðilögsögu á ætisslóðir á þeim stöðum sem við kölluðum hér í gamla daga þegar við vorum á sokkabandsárum okkar að veiða síld kölluðum rauða torgið hún er að leita þangað aftur ég vænti þess að á næstu árum eftir því sem þessir árgangar eru að koma vona feiknarlega sterkir inn við munum sjá það í enn ríkari mæli og við munum upplifa það sama og við sáum hér fyrir árið nítján hundruð sjötíu það mundi nú vera búhnykkur fyrir þjóð í svolítilli klípu